Illegale Fischerei ist eine ernsthafte Bedrohung für das Wohlergehen unserer Fischbestände, aber auch für alle ehrlichen Fischer, die um einen Teil ihres Einkommens betrogen werden. Ich möchte an dieser Stelle einmal ausnahmsweise den Ministerrat loben, der es geschafft hat, eine IUU Verordnung zu verabschieden, und zwar vor Inkrafttreten des Lissabon Vertrags, also ohne unser Mitwirken.

Aber Isabella Lövins sehr guter Bericht macht deutlich Es gibt noch viel zu tun. Die illegale Fischerei ist ein typisches Beispiel für Probleme, die so groß sind, dass die Europäische Union alleine sie nicht bewältigen kann.

Und für globale Lösungen brauchen wir handlungsfähige globale Institutionen.